Herr Präsident, Frau Malmström, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich sehr, dass die schwedische Präsidentschaft die Ostsee Zusammenarbeit so in den Mittelpunkt ihrer Präsidentschaft stellt. Wir brauchen uns nicht darüber zu streiten Wir müssen die Ressourcen schützen, und wir müssen unseren Beitrag zum Klimaschutz und zum Naturschutz leisten.

Hier haben Sie unsere volle Unterstützung!